frú forseti á þingskjali sjö hundruð og fimmtán liggur fyrir ársskýrsla íslandsdeildar þingmannaráðstefnunnar um norðurskautsmál og mun ég í stuttu máli gefa þingheimi kynningu á helstu málum í brennidepli innan norðurskautssamstarfsins á liðnu ári ársskýrsla íslandsdeildar fyrir árið tvö þúsund og sjö gerir störfum þingmannanefndar um norðurskautsmál ítarleg skil auk skipan íslandsdeildar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

nefndin er stjórnarnefnd þingmannaráðstefnu um norðurskautsmál sem haldin er á tveggja ára fresti á ráðstefnunni kemur saman stór hópur þingmanna frá ríkjum við norðurskaut sem og sérfræðingar frá ríkisstjórnum háskólastofnunum og félagasamtökum er láta sig málefni norðursins varða eitt meginviðfangsefni þingmannanefndarinnar er að fylgja eftir samþykktum ráðstefnunnar sem og að fylgjast grannt með störfum norðurskautsráðsins en þingmannanefndin fundar að jafnaði þrisvar á ári og einn þingmaður frá hverju aðildarríki situr í nefndinni þjóðþing bandaríkjanna kanada rússlands og norðurlanda eiga fulltrúa í nefndinni og auk þess á evrópuþingið fastan fulltrúa segja má að helstu verkefni norðurskautssamstarfsins lúti að umhverfismálum og sjálfbærri þróun undanfarin ár hefur aukin áhersla einnig verið lögð á varðveislu menningararfleifðar og lífshátta þeirra þjóðflokka sem byggja landsvæðin við norðurskaut sem og aukna og efnahagslega félagslega velferð og velmegun íbúa norðursins frú forseti af þeim málum sem fjallað var um á vettvangi þingmannanefndar um norðurskautsmál árið tvö þúsund og sjö vil ég leggja áherslu á nokkur atriði sem voru í brennidepli í starfi nefndarinnar í fyrsta lagi voru umhverfismál og sérstaklega loftslagsbreytingar að venju mjög áberandi í umræðunni kynntar voru rannsóknir um loftslagsbreytingar sem hafa átt sér stað á norðurskautssvæðinu síðustu áratugi en ekki sér fyrir endann á þessum breytingum norðurslóðir einkennast af sérlega viðkvæmum vistkerfum og bendir ýmislegt á að þróunin við norðurskaut sé eins konar fyrirboði þess sem verður annars staðar í heiminum í öðru lagi voru umræður um siglingaleiðir og björgunarmál áberandi á árinu með minnkandi hafís á norðurskautssvæðinu og auknum þrýstingi alþjóðavæðingar um sífellt stærri flutningaskip má búast við að siglingaleiðir milli asíu annars vegar og evrópu austurstrandar norður ameríku hins vegar opnist á næstu árum þar með styttast siglingaleiðir verulega eða um allt að helming auknar siglingar um norðurskautið munu hafa haft veruleg áhrif á ísland sem gæti legið vel við sem umskipunarhöfn fyrir þessa miklu flutninga þeim tækifærum sem í þessum felast fylgir einnig nokkur áhætta meðal annars vegna meiri hættu á umhverfisslysum og verulega auknum verkefnum fyrir landhelgisgæsluna einnig hafa norðmenn hafið mikla olíu og gasvinnslu í barentshafi og fylgja rússar líklega í kjölfarið hluti þessarar orku verður fluttur með skipum til norður ameríku um íslenska landhelgi í þriðja lagi var lögð áhersla á alþjóðaár heimskautasvæðanna eða international polarier sem gekk í garð í mars tvö þúsund og sjö og var haldið í þriðja sinn

markmiðið með árinu var að leiða til stórátaks í rannsóknum og athugunum á heimskautasvæðum jarðar rannsóknir á loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra á umhverfi lífríki og samfélag voru í brennidepli á rannsóknarárinu en lögð var sérstök áhersla á þverfaglegar rannsóknir einnig var tíðrætt um öryggi í orkumálum á árinu og þörfina fyrir aukna notkun orkugjafa sem ekki hafa mengandi áhrif á andrúmsloftið frú forseti þingmannanefndin hélt þrjá fundi á árinu og sótti ég þá sem formaður íslandsdeildar haldinn var fundur í reykjavík fyrsta júní þar sem þórir ibsen skrifstofustjóri auðlinda og umhverfisskrifstofu utanríkisráðuneytisins hélt meðal annars erindi um öryggis og björgunarmál í norðurhöfum út frá sjónarhorni íslendinga hann ræddi um skýrsluna fyrir stafni haf tækifæri tengd siglingum á norðurslóðum sem gefin var út á íslandi tvö þúsund og fimm og fjallar um

af fyrirsjáanlegri opnun alþjóðlegra siglingaleiða fyrir ísland ekki síst með tilliti til mögulegrar umskipunarhafnar í landinu þórir vitnaði einnig í niðurstöðu ráðstefnunnar sem haldin var á akureyri í mars tvö þúsund og sjö og fjallaði um áhrif og tækifæri með opnun nýrra siglingaleiða um norðurhöf á fundum nefndarinnar fjallaði ég sem formaður íslandsdeildar um þróun mála hér á landi og mikilvægi norðurskautsins fyrir ísland sem mætti meðal annars sjá í fjölda verkefna sem íslensk stjórnvöld hafa unnið að í kjölfar formennskuárs íslands í norðurskautsráðinu árið tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og fjögur ég lagði meðal annars áherslu á umræðu um siglingaleiðir eftirlit og björgunarmál í norðurhöfum og greindi frá samkomulagi sem undirritað var af utanríkisráðherra íslands við dani og norðmenn um samstarf á sviði öryggis varnar og björgunarmála á norður atlantshafi og við ísland á friðartímum en fyrir þessu er gerð frekari grein í skýrslu íslandsdeildar enn fremur lagði ég áherslu á þýðingarmikið hlutverk hinnar norðlægu víddar sem samstarfsvettvangs í norður evrópu og benti á að meiri áherslu mætti leggja á norðurskautið í því samstarfi frú forseti eins og áður sagði er gerð nákvæm grein fyrir því sem fram fór á fundum nefndarinnar í skýrslu þeirri sem ég hef mælt fyrir og vísa ég til hennar varðandi frekari upplýsingar um störf nefndarinnar en um leið og ég læt lokið umfjöllun minni um skýrslu íslandsdeildar þingmannaráðstefnu um norðurskautsmál fyrir árið tvö þúsund og sjö vil ég þakka örnu gerði bang fyrir framúrskarandi störf í þágu